Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke dem Berichterstatter und freue mich, dass eine sozialistische, sozialdemokratische Handschrift in dem Bericht deutlich erkennbar ist. Wir wollen eine nachhaltige, ökologische und soziale Agrarpolitik.

und die Agrarumweltmaßnahmen des bisherigen Systems reichen nicht aus, um die Unterstützung der gesamten Gesellschaft zu erhalten, doch genau die benötigen wir. Es muss unser oberstes Ziel sein, eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Lebensmittelproduktion in Europa sicherzustellen und einen aktiven und vitalen ländlichen Raum zu erhalten. Wir müssen die zunehmende Landflucht unbedingt stoppen, denn wir brauchen Menschen. Menschen, die sich um die Landwirtschaft und den vor und nachgelagerten Bereich kümmern. Die aus der Kommission vernommenen Gerüchte über die geplanten massiven Kürzungen in der ländlichen Entwicklung für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen sind nicht zu akzeptieren. Wir müssen uns weiterhin für eine starke zweite Säule in der GAP einsetzen, für den ländlichen Raum und für Europa. Grundsätzlich warne ich alle, die beabsichtigen, Agrarmittel zu kürzen. Sollte dies der Fall sein, wird es keine Reform geben. Dann bleibt alles so, wie es ist.